virðulegi forseti ég þakka þessa þörfu umræðu um sparisjóðakerfið á íslandi sem er okkur mörgum mjög kært og flestum held ég ég var að velta fyrir mér þegar ég var að undirbúa mig fyrir þessa umræðu hver í raun og veru væri eiginlega munur á sparisjóði og viðskiptabanka það er í raun og veru fer ekkert á milli mála því í lögum um fjármálafyrirtæki sem við breyttum í sumar og þar sem sérstaklega var tekin ýmis ákvæði sparisjóðanna kemur mjög ákveðið fram að sparisjóður hefur skilgreint samfélagslegt hlutverk í samþykktum sínum þar kemur mjög skýrt fram eins og háttvirtur þingmaður einar krónu talaði um hér rétt áðan að stofnfé hefur annað eðli en hlutafé stofnfjáreigendur bera ekki ábyrgð umfram stofnfjáreign sína síðan kemur mjög ákveði fram að sögulega séð eru sparisjóðir fyrst og fremst fjármálastofnanir minni byggðarlaga sem á ákveðnum tíma áttu ekki sama aðgang að fjármagni og hin stærri þannig að fólkið í byggðarlaginu lagði fé sitt í sjóðinn svokallað stofnfé g sló þannig tvær flugur í einu höggi ávaxtaði fé sitt og studdi við atvinnustarfsemi heima fyrir ákveðin fjölbreytni í fjármálafyrirtækjum eða fjármálafyrirtækjaflórunni skiptir okkur mjög miklu máli þess vegna eigum við að standa vörð um sparisjóðakerfið en auðvitað verðum við að horfast í augu við að það verður að vera ákveðin skynsemi í því hvað það kostar þannig að við í raun og veru leggjum ekki allt að veði við endurreisn ákveðins kerfis við verðum í raun og veru

í máli hæstvirts ráðherra kom fram að í raun og veru voru sparisjóðirnir miklu verr staddir en við gerðum okkur grein fyrir flest held ég ég hafði til dæmis ekki gert mér grein fyrir því að afkoma kjarnastarfsemi sparisjóðanna var neikvæð löngu fyrir hrun ég hafði gert mér grein fyrir því og um það var mikið talað að stofnfé var hækkað mjög og það var greiddur út arður þó allir vissu að eiginfjárstaðan væri afar veik það er ljóst að við verðum að horfast í augu við að það var ákveðið við þurfum að draga lærdóm af því sem gerðist innan sparisjóðanna og jafnvel að rannsaka það enn frekar við verðum að horfast í augu við það að þó svo við séum mörg mjög skotin í sparisjóðakerfinu verðum við að horfast í augu við það að það viðgekkst ýmislegt sem við viljum ekki sjá ég held að skipti okkur mjög miklu máli að við förum í stefnumótun að við ákveðum það hér á pólitískum vettvangi hvernig sparisjóðakerfi við viljum sjá og felum síðan bankasýslu ríkisins að útfæra það fyrir okkur meðan staðan er svona eins og hún er það er einnig mjög áhugavert að sjá að það er einungis tíu prósent hvað á ég að segja veltu sparisjóðanna núna sem eða velta þeirra sem ekki eru farnir á höfuðið var í raun og veru einungis tíu prósent af heildarveltu sparisjóðanna mér finnst það svona segja okkur ákveðna sögu um það hvað stærðin getur verið vandmeðfarin og í raun og veru hættuleg við vitum af þeim vanda sem hér hefur ítrekað verið talað um í þessari umræðu um hversu illa hefur farið fyrir mörgum sem fóru í það að auka stofnfé sitt vonandi finnum við leið til þess að hjálpa því fólki og jafnvel heilu byggðarlögunum sem hafa í raun og veru farið mjög illa út úr þessari stofnfjáraukningu við getum ekki annað en horfst í augu við að það er ákveðið samfélagslegt mein sem við verðum að takast á við ég hef fulla trú á því að eftir þessa fjárhagslegu endurskipulagningu verðum við hér með öflugt sparisjóðakerfi eftir sem áður minna en það er núna öflugt og heilbrigt það skiptir nefnilega miklu máli að það nýja kerfi sem rís úr öskustó þessarar sem féll það komi heilbrigt sparisjóðakerfi með mikilli áherslu aukinni áherslu á upprunalegt hlutverk sitt það sem sagt í raun og veru að vera til ekki síst fyrir fólkið á landsbyggðinni og með skilgreint samfélagslegt